Herr Präsident, Herr Kommissar!

Die EU sollte sich kontinuierlich und konstruktiv zu diesem verhalten.

Unsere Partner Sie haben das unterstrichen in diesem Wirtschaftsraum haben uns eingeladen, diesen historischen Prozess durch ein faires und ausgewogenes biregionales Abkommen zu unterstützen. Ich begrüße, Herr Kommissar, deshalb ausdrücklich, dass sich die EU, Brasilien und andere Mercosur Staaten eindeutig darauf verständigt haben, mit ihren Handelsabkommen Verhandlungen und dem Ausbau wirtschaftlicher Kooperation aktiv zur Erhaltung und Vertiefung des multilateralen Welthandelssystems und einer Wiederbelebung der Doha Runde beizutragen. Das erfordert aber die Revision der geltenden Doktrin, in Handelsabkommen stets ein Maximum für Außenwirtschaftsinteressen der EU allein herauszuholen, gemessen jeweils an vergleichbaren Verhandlungsergebnissen der USA. Die weltwirtschaftliche Situation in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts erfordert angesichts der zu bewältigenden gemeinsamen globalen Aufgabenstellungen gute Arbeit für alle, Ausbildungschancen, Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen, Bildung und Forschung, Überwindung von Armut und Hunger, Klimawandel eine neue Art der Handelszusammenarbeit. Meine Fraktion kann nur konsequent gegen Abkommen stimmen, die sich dieser neuen Aufgabenstellung versperren würden und nach wie vor vor allem die Rohstoff und Marktzugangsinteressen einiger weniger Konzerne befriedigen. Jüngste politische Entscheidungen unserer Partner darunter Argentinien und Brasilien machen deutlich, dass sich auch bei genauem Verfolgen der zunehmenden Krisenprozesse in der EU und den USA dort ein politischer Geist manifestiert, der die Wirtschaft wieder in den Dienst der Interessen der Gesellschaft stellen will.